það er út af fyrstu orðum hans sem hann lét hér falla varðandi skýrsluna og sérstaklega um úrvinnslu hennar nú höfum við heyrt það nú höfum við fengið þessa skýrslu í hendurnar hún er mikil að vöxtum og eftir því sem við höfum farið núna yfir og skoðað og fengið allan gærdaginn til þess að fara í gegnum ekki sjálf til þess að lesa heldur í gegnum kynningu á skýrslunni er hún ótrúlega yfirgripsmikil og vel unnin meðan skýrslan var í vinnslu heyrðum við þær raddir úti í þjóðfélaginu og víðar að það mundi nú ekkert koma út úr þessari skýrslu hún yrði algjörlega marklaus hún mundi

komin fram við heyrum það verður ekkert gert með hana ekki nokkur skapaður hlutur þetta verður allt saman ein froða ég tel og vil því spyrja háttvirtan þingmann hvort ef við ætlum að ná okkur ekki bara efnahagslega heldur líka sem þjóð upp úr þeirri lægð og þeirri smán sem við erum komin í telur háttvirtur þingmaður ekki að við höfum þarna tæki í höndunum til að byggja á telur hann ekki rétt að tala þannig út til þjóðarinnar og til okkar þingmanna og nefndarinnar þingmannanefndarinnar sem á að vinna með skýrsluna að við frekar stöppum stálinu hvert í annað og ætlustum til og trúum því að það verði unnið með þessa skýrslu